Madame la Présidente, j'aimerais poser une question à Lady Ashton concernant l'Europe de la défense mais aussi l'OTAN. Le traité de Lisbonne permet aux États membres de l'Union européenne de coopérer plus étroitement en matière de défense, s'ils le souhaitent, bien entendu.

Mme la haute représentante peut elle me dire si une coopération de ce type est d'ores et déjà envisagée par un groupe de pays et, si oui, le cas échéant, pouvez vous m'indiquer les critères requis pour être admis à cette forme de coopération?